Voorzitter, het wedstrijdje 'een verkeerd beeld neerzetten' lijkt hier toch wel door de PVV gewonnen te worden. Hier wordt het beeld neergezet alsof we een spenderende Europese Unie hebben en al die zuinige besparende nationale overheden. Maar weet de heer Hartong dat dit Nederlands kabinet de komende vier en een half jaar de rijksbegroting met tien procent zal laten stijgen?

Kunt u dat in verhouding zetten tot die schamele verhoging van de Europese begroting?